Herr Präsident! Tourismus, das wissen wir, kann auch Tourismus zerstören. Deshalb müssen wir Ökonomie und Ökologie auch beim Tourismus miteinander verbinden. Wir wissen, dass der Radtourismus seit zwei Jahrzehnten um mehr als 20 Prozent pro Jahr wächst und dass vor allen Dingen die Radtouristen mehr Geld ausgeben als die Autotouristen, was insbesondere die lokale Wirtschaft fördert.

Aber wir müssen uns auch um die Gelder kümmern. Wir haben analysiert, dass 60 Prozent der Transportgelder in die Straße gehen, nur 20 Prozent in die Schiene und 0,7 Prozent in die Fahrradinfrastruktur. Die brauchen wir natürlich auch, die können wir fördern, und deshalb sagen wir Wir wollen mindestens 15 Prozent des Budgets für den Radtourismus und für Wanderungen haben.